Allerdings darf das nicht heißen, dass Arbeitsmärkte ohne die Einbeziehung der Sozialpartner einseitig flexibilisiert werden und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gleichzeitig keinen bzw. geringeren sozialen Schutz genießen sollen. Flexicurity, die simultane Einführung von Sicherheit und Flexibilität, wird von den Mitgliedstaaten bisher nur als Zauberwort genutzt, um eine schleichende Flexibilisierung und damit Prekarisierung der Arbeitsbedingungen vorzunehmen.

Und billig schafft keine Arbeit. Das haben wir auch in der Diskussion zum vorherigen Tagesordnungspunkt feststellen können. Deswegen möchte ich noch einmal betonen, dass wir uns ausdrücklich gegen die von der Kommission vorgeschlagenen single open ended contracts aussprechen. Ein Berufseinstieg für junge Menschen über Verträge, die eine Absenkung sozialer Standards vorsehen, schafft aus unserer Sicht keinen einzigen Arbeitsplatz, sondern spielt Generationen am Arbeitsmarkt gegeneinander aus. Arbeitsmarktreformen müssen mit den Sozialpartnern verhandelt werden und für starke Rentensysteme, Weiterbildung, Arbeitnehmerrechte und soziale Sicherung sorgen. Eingriffe in die nationalen Systeme von sozialpartnerschaftlichen Tarifverhandlungen lehnen wir strikt ab.